Los retrasos que se generan precisamente entre la detección y la notificación por parte de los Estados miembros, que llevan también a situaciones difíciles.